Señor Presidente, 2012 urge una política común en materia de asilo.

Muchos Estados se acogen a las prescripciones de la Directiva, reconociendo la asistencia en la fase de recurso, mientras que otros reconocen el citado derecho tanto en el procedimiento de solicitud como en la segunda instancia. Algunos Estados exigen una prueba de méritos para decidir si se concede o no la asistencia letrada gratuita en la fase de recurso. En la mayoría de los casos se experimentan fuertes divergencias en relación con los plazos para recurrir, mientras que la aplicabilidad de la suspensión automática de los efectos de las resoluciones denegatorias también presenta dificultades, siendo únicamente aplicable en seis Estados miembros. Las diferencias enunciadas ponen de manifiesto que el mecanismo citado de la Directiva debe ser sometido a revisión. Para tal revisión, la Comisión incide en la necesidad de concentrar el esfuerzo en la fase inicial del procedimiento, pretendiendo con ello una mayor eficacia a la hora de diferenciar qué personas tienen o no derecho a la protección. Según la Comisión, dicha medida contribuirá a ahorrar importantes costes en interpretación y asistencia letrada en la segunda instancia. Sin embargo, tal propuesta no viene acompañada de un estudio detallado de cuáles serían los costes de interpretación y asistencia legal en primera instancia, ni de los costes que realmente asumen los Estados miembros en el momento actual de aplicación de la norma europea. Por tal razón, es preciso que la Comisión informe sobre los costes reales relacionados con su propuesta de concentración. Y no me parece aceptable la negativa de la Comisión que acabo de oír.